virðulegur forseti við ræðum hér fjármálakerfið í framhaldi af niðurstöðu dóms hæstaréttar hér er að mörgu leyti gamalkunnug plata á ferð eins og þetta hljómar í mínum eyrum er hér um að ræða að einhverju leyti hræðsluáróður ráðherra þar sem er verið að reyna að stilla hæstarétti og almenningi upp við vegg inn í framtíðina um að svona megi hlutirnir nú ekki vera inn í framtíðinni því þá fari hér allt fjandans til eina ferðina enn ég hef heyrt þetta áður í icesave málinu það sem hefur komið í ljós á fundum efnahags og skattanefndar og viðskiptanefndar með bankastjóra seðlabankans

og formönnum lánastofnana er að þessi mynd sem dregin eru ferð upp hér af hálfu ríkisstjórnarinnar

þetta er ótrúlegt mál og það er ótrúlegt að horfa upp á hæstvirtan efnahags og viðskiptaráðherra og fjármálaráðherra reyna að knýja hér áfram þá niðurstöðu sem þeir telja æskilega að það verði settir hér óverðtryggðir vextir seðlabankans á þau gengistryggðu lán sem hæstiréttur hefur lýst ólögleg hæstiréttur sneri við ólöglegum gerningi í dómi sínum þar er verið að færa fjármuni til baka frá fjármálafyrirtækjum til almennings sem fjármálafyrirtækin voru áður búin að taka af almenningi og færa til sín það er ekkert flóknara en það það er verið að færa fjármunina til baka að vísu var hér bankahrun í millitíðinni

skiptir máli með því átti að vera reiknað í yfirfærslu bankanna en það virðist ekki hafa verið gert þetta er gott mál niðurstaða hæstaréttar er gott mál við skulum ekki gleyma því að það sem lítur út fyrir að vera svartnætti í augum sumra til dæmis ráðherra og fjármálafyrirtækja er

hafa sinn gang þetta mál inn í framtíðina það þarf að brýna fyrir stjórnvöldum forsætisráðherra og fjármálaráðherra hæstvirtur að þau eiga að gæta hagsmuna almennings í vísu máli þau eiga að knýja fram það að fjármálafyrirtækin fari eftir dómi hæstaréttar eins og hann féll sextánda júní fjármálafyrirtækin hafa haldið því fram meira að segja að þessi dómur að það verði hægt að ákæra lántakendur gengistryggðra lána fyrir ólögmæta auðgun í kjölfar þessa dóms firring fjármálafyrirtækjanna sem komu fyrir efnahags og skattanefnd og viðskiptanefnd hefur verið með slíkum ólíkindum að það er alveg greinilegt að þau ætla í stríð við almenning út af þessu máli þau hafa þegar lýst því yfir sum þeirra að þau muni senda sína næstu greiðsluseðla í gengistryggðum lánum sem taka mið af vöxtum seðlabankans þrátt fyrir skýran dóm hæstaréttar ég hef ekki heyrt það að ráðherra ríkisstjórnarinnar ætli eitthvað að grípa fram fyrir hendurnar á fjármálafyrirtækjunum með það hér er verið að koma á á íslandi hinu norræna einhvers konar bandarísku villta vesturs kerfi þar sem einstaklingar standa úti í gaddinum og þurfa að sækja hvert sitt mál sjálfir fyrir dómstólum ætla þess að knýja fram réttlæti

og þegar dómstólar snúast á sveif með almenningi snýst ríkisvaldið á sveif með fjármálafyrirtækjunum og gegn almenningi þetta nýja bandaríska kerfi sem er verið að innleiða hér á íslandi er í boði vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og samfylkingarinnar það er búið að kalla eftir almennum aðgerðum úr skuldaleiðréttingum í eitt og hálft ár það er ekki hægt það er ekki hægt það er ekki hægt hefur verið viðkvæðið það hefur verið kallað eftir þeim á forsendum forsendubrests og forsendum jafnræðis milli skuldara og lánveitenda það er ekki hægt það er ekki hægt það er ekki hægt segja stjórnvöld en nú þegar harðnar á almenningi í landinu eru dregin fram rökin um forsendubrest og þá eru dregin fram rökin um jafnræði þetta er einfaldlega frekar ömurlegt að verða vitni að hvernig ríkisstjórn

þetta í icesave deilunni þegar ríkisstjórnin gekk fram gegn hagsmunum almennings og með hagsmunum breta og hollendinga nú horfum við upp á þetta einu sinni enn fjármálakerfið á íslandi er talið vera þrjátíu til fjörutíu prósent of stórt fyrir íslenskt samfélag það þarf að skera það niður hér er komið gullið tækifæri til sú að endurskipuleggja fjármálakerfið upp á nýtt frá grunni menn eiga að grípa það tækifæri en ekki reyna að velta vandanum yfir á illa staddan almenning einu sinni enn